frú forseti endurreisn bankakerfisins er ærið verkefni og stjórnvöld ekki öfundsverð að vera í þeirri stöðu að þurfa að tjasla því saman það er bæði gott og skynsamlegt að ríkið marki sér skýra eigendastefnu og meginmarkmið hennar eru göfug og líst mér að mestu leyti ágætlega á stefnuna sem slíka ég mundi hins vegar einnig vilja benda á nauðsyn þess þegar ríkið markar sér stefnu sem kröfuhafi því þar á það einnig mikilla hagsmuna að gæta það er bankasýsla ríkisins ný stofnun sem á að fara með eignarhluta ríkisins og fylgja eigendastefnunni og ég hef töluverðar áhyggjur af henni ekki er gert ráð fyrir faglegri ráðningu í stjórn stofnunarinnar og það finnst mér afspyrnu vitlaust það er flott markmið að vilja halda bankakerfinu armslengd frá fjármálaráðherra en ég hef enga trú á að það geti orðið ef fjármálaráðherra á að skipa stjórn bankasýslunnar sem svo ræður forstjóra það verður hægur vandi fyrir fjármálaráðherra hver svo sem hann er á hverjum tíma að koma jábræðrum og systrum í þessar lykilstöður frú forseti við vitum enn ekki hvernig hið nýja bankakerfi mun líta út staðan er allt önnur nú en í síðustu viku og hver veit hvernig hún verður að ári hlutverk bankasýslunnar er í raun að miðstýra bankakerfinu ég er ekki hrifin af slíkri miðstýringu en gott og vel nú eru sérstakir tímar og kannski er slík miðstýring réttlætanleg í allt að fimm ár en stofnuninni er ætlað að starfa í þann tíma í mesta lagi nú er sú staða komin upp að tveir bankanna verða ef til vill í erlendri eigu en einn í fullri eigu ríkisins ríkið mun hins vegar eiga tíu til tólf prósent í hinum bönkunum ef þetta gengur eftir ég get ekki séð hvernig ríkið geti í gegnum bankasýsluna unnið að því undirmarkmiði eigendastefnunnar að tryggja samkeppni á fjármálamarkaði við þessar aðstæður gott væri að fá að vita hvernig ríkið hyggst snúa sér út úr þessari klemmu að öðru leyti líst mér ágætlega á eigendastefnuna sem slíka og fagna því sérstaklega að sjá að bankarnir eiga að gæta jafnræðis á milli viðskiptavina og fylgja skilgreindum ferlum og verklagi

tryggja að bankarnir komist ekki aftur í eigu þeirra manna sem settu allt á hliðina svo er það þetta með launin þetta er hlutfall stærri umræðu um að enginn megi hafa hærri laun en forsætisráðherra og það eru örugglega margir sem vona að hún ákveði ekki að lækka launin sín og þar með allra hinna líka ég vil benda á að þetta geti verið hættulegt og það er ekki víst að við fáum hæfustu stjórnendurna ef þetta verður raunin að öðru leyti líst mér ágætlega á stefnuna en mér finnst að hún mætti kannski vera ítarlegri ég vil taka undir sumt

tekin til skoðunar mér þætti líka æskilegt að stefnan verði tekin til endurskoðunar reglulega vegna þess að eins og við sjáum